Porque estas dos propuestas son complementarias. Y son una forma potente, primero, de trasladar al espacio electoral lo que ya hace la ciudadanía europea europeizar el debate.

Y esto puede permitir también, a su vez, consolidar el sentimiento de pertenencia europea para una mayor solidaridad paneuropea. Colegas, tras el brexit es el momento de dar este salto cualitativo.